Ante estos datos, deberíamos preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario para proteger la dignidad y la integridad de miles de mujeres cuyos derechos también están protegidos por la Carta Fundamental que aprobamos con el Tratado de Lisboa. Porque no estamos hablando del oficio más antiguo del mundo, sino de la única forma de esclavitud que no hemos conseguido erradicar de la vieja Europa. Países como España están haciendo esfuerzos importantes en este sentido, persiguiendo a los traficantes, concienciando a la ciudadanía y favoreciendo planes de reinserción de las mujeres víctimas.

La próxima Directiva sobre trato es una oportunidad para actuar sobre la demanda a través de la pedagogía y dificultar las facilidades de acceso que se tiene, por ejemplo, en la oferta para publicitarse en todo tipo de medios de comunicación, además de aumentar la cooperación bilateral con terceros Estados para luchar contra esta lacra desde el origen.